Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Ministerin! Als neu gewählter Abgeordneter wurde ich vom Verfahren zur Wahl des Kommissionspräsidenten überrascht. Es ist offen gesagt bedauerlich, dass dabei ein bedeutender Teil der Wähler in Europa absichtlich ignoriert wird und der Eindruck dabei entsteht, dass hier wichtige Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Dies schafft kein Vertrauen, sondern Verdruss. Ich möchte in meinen Bemerkungen jedoch konstruktiv bleiben. Meine Bedenken beziehen sich auf die Bereiche innere Sicherheit und Grenzkontrolle und hier insbesondere auf die Bedrohung durch den internationalen islamistischen Terrorismus. Wir haben die sicherheitspolitischen Herausforderungen gesehen, die sich aus der Politik der sogenannten offenen Tür in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern ergeben haben, und die erheblichen Belastungen für die oft personell überlastete und kaputtgesparte Polizei und unsere Sicherheitsdienste. Angesichts der weiterhin anhaltenden unkontrollierten Zuwanderung und der Anfälligkeit für Anschläge wie dem von Anis Amri und anderen befürchte ich, dass die realen Sicherheitsprobleme, mit denen wir konfrontiert sind, leider nicht geringer, sondern größer werden. Deshalb hoffe ich, Frau von der Leyen, Sie können uns versichern, dass es sich bei Ihren Ausführungen zur inneren Sicherheit nicht um leere Worte gehandelt hat.